Domnule președinte, Armenia și Azerbaidjan nu pot ajunge singure la un compromis, dar vor ajunge cu siguranță la un război devastator.

Federația Rusă susține principiul autodeterminării cu care ar justifica toate intervențiile în regiune Transnistria, estul Ucrainei, Crimeea, Nagorno Karabah. De aceea, cred că soluția corectă pentru Uniunea Europeană, este o intervenție fermă alături de Franța și Statele Unite pentru ca Rusia să accepte o rezoluție a Consiliului de Securitate în sensul celor șase principii convenite la Madrid.